Na jedné straně velice vítám, že Evropská komise plánuje pracovat tak, aby zajistila, že veškeré plastové obaly uváděné na vnitřní trh EU budou do roku 2030 buď opakovatelně použitelné, nebo snadno recyklovatelné, a že více než polovina veškerého plastového odpadu bude do stejného roku recyklovatelná.

V současné době čelíme přímo celosvětové krizi, co se týče plastového obalu, a nemáme čas čekat do roku 2030 a nevyřešíme to ani tak, že z Číny, kde už naše plastové odpady nechtějí, je začneme vozit do Afriky. Situace v našich mořích je dlouhodobě neudržitelná a to nejenom kvůli mikroplastům. Proto je nezbytné, aby na základě strategie byly co nejrychleji předloženy ambiciózní předpisy a to ještě touto Komisí. Ty musí drasticky snížit spotřebu jak plastových předmětů, tak obalů. Obešli jsme se bez nich před tím, musíme se obejít i do budoucna. Nejsem si jista, jestli stačí spoléhat pouze na dobrovolné závazky průmyslu.

Měli bychom začít ověřovat to, co navrhujeme, a ne se nechat ukonejšit průmyslem nad tím, co nám navrhuje on.